Zunächst willkommen und auch Respekt für das Wahlergebnis. Es ist eine große Verantwortung, die Sie aus diesem Wahlergebnis herausziehen. Europa ist dann stark, wenn die Mitgliedstaaten stark sind, wenn Italien stark ist. Sie haben selbst eingeräumt und beschrieben, dass man dann als Ratsvorsitzender stärker ist, wenn man zuhause seine Hausaufgaben macht, die eigenen Reformen zuhause anpackt. Gratulation zu diesem Statement, zu dieser Aussage.

Wir haben die Hoffnung, dass Sie vieles von dem, was Sie hier versprochen haben, auch anpacken. Der zentrale Punkt ist die Fragestellung, Wachstum zu erzeugen. Dafür brauchen wir Reformen. Meine Fraktion, die Europäische Volkspartei, hat da keinen Nachholbedarf. Wir haben in vielen Ländern Portugal, Griechenland, Irland, Spanien als Europäische Volkspartei die Verantwortung getragen, unseren Bürgern viel zugemutet und wurden trotz dieser schwierigen Entscheidungen als stärkste Fraktion bestätigt. Das heißt, wir haben den Weg der Reformen beschritten. Und jetzt liegt es an Ihnen, den gleichen Weg zu gehen.

Konkret die Fragestellung Binnenmarkt schaffen all die Punkte, die Sie im Programm beschrieben haben, die ganz praktisch europäischer Gesetzesalltag sind, darin sind wir uns einig. In einem Punkt, Herr Ministerpräsident, gibt es leider Gottes etwas Differenzen. Nämlich bei der Fragestellung, ob wir die Lektionen gelernt haben, die uns die Krise erteilt hat, die Krise der letzten Jahre. Eine der Lektionen war, dass wir die Finanzmärkte regulieren. Dazu wurden viele Gesetze gemacht, um die Banken, um die Finanzmärkte in den Griff zu bekommen. Kein Mensch würde heute auf die Idee kommen zu sagen Weil die Finanzsituation sich beruhigt hat, weil die Märkte wieder stabiler sind, brauchen wir die Gesetze, die wir für die Finanzmärkte gemacht haben, jetzt nicht mehr so eng umzusetzen, wir müssen das jetzt etwas lockerer umsetzen. Nein, wir alle erwarten von der EZB, dass sie die Spielregeln hart durchsetzt! Das war die erste Lektion. Die zweite Lektion Schulden machen keine Zukunft, sondern Schulden zerstören Zukunft.

Auch da haben wir gesetzgeberische Antworten gegeben Stabilitäts und Wachstumspakt, Sixpack, Twopack, unsere Gesetze hier die übrigens gegen die Stimmen der Sozialdemokraten durchgesetzt wurden. Das haben wir im Parlament mit verantwortet, dass wir stabiler werden, nachhaltiger werden.

Ich sage Ihnen, das ist der falsche Weg. Wir müssen die Lektion, die wir gelernt haben, umsetzen und ernst nehmen. Das ist der einzige Weg aus der Krise nachhaltige Haushalte aufzubauen.

Sie haben selbst gesagt, dass Sie Ihren Kindern Chancen hinterlassen wollen und nicht noch mehr Schulden aufbauen wollen. Lassen Sie mich noch weiter argumentieren. Es gibt nämlich das Argument, man würde dann Reformen machen, wenn wir mehr Zeit bekommen. Herr Renzi, die Botschaft höre ich wohl, aber bereits der amtierende Kommissionspräsident Barroso hat dem französischen Staatspräsidenten Francois Hollande mehr Zeit gegeben, um Reformen durchzuführen. Bisher können wir dort nicht erkennen, dass das Versprechen gehalten wird. Das heißt, wie sollten wir sicher sein, dass dann Reformen durchgeführt werden?

Regeln sind da, damit sie eingehalten werden. Da gibt es keinen Unterschied zwischen kleinen Staaten und großen Staaten in der Europäischen

Was ist denn, wenn Sie Ihrem Freund etwas versprechen, Regeln vereinbaren, und das nicht halten?

Bürger. Das heißt, die wichtigste Lektion ist, dass wir Beschlüsse auch ernst nehmen und umsetzen, jeder in